Wprost o tym nie ma tutaj mowy, ale widać że sprawa postępuje do przodu. Już w tej chwili Unia Europejska chce konkurować z NATO. Oczywiście pisze tutaj o synergii, ale w rzeczywistości mamy do czynienia z konfliktem, z konfliktem lojalności. W przypadku odrębnych działań NATO i Unii Europejskiej państwa członkowskie obu tych bloków będą musiały wybierać, komu chciałyby się podporządkować bardziej. Więc jest to bardzo niebezpieczna reguła. Widać, że Unia Europejska już teraz nie szanuje suwerenności państw członkowskich. Już teraz pomiata państwami członkowskimi. A co to będzie, kiedy będzie miała do dyspozycji czołgi?

Jeśli jakieś państwo jej się nie podoba, może je najwyżej straszyć sankcjami albo wyrzucić z Unii.